herra forseti eins og málum er nú komið gerir sjálfstæðisflokkurinn ekki ágreining við þá tilkynningu sem hér var lesin upp það hefur legið fyrir að það stefndi í kosningar tuttugasta og fimmta apríl og það vantaði að tilkynna um það með formlegum hætti þannig að undirbúningur eins og utankjörfundaratkvæðagreiðsla gæti hafist með eðlilegum hætti við þetta gerum við ekki athugasemdir við gerum athugasemdir við þau áform ríkisstjórnarinnar sem fram komu í máli forsætisráðherra áðan og hafa komið fram áður að ætlunin sé að þingið starfi jafnvel vikum saman eftir að þessi tilkynning hefur verið lesin upp á alþingi um þingrof og kosningar það er óeðlilegt hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir nokkur atriði í tengslum við stjórnarskrárbreytingar sem gerðar voru nítján hundruð níutíu og eitt þá náðist um það samkomulag að koma í veg fyrir að forsætisráðherrann með atbeina alþingis því það er þannig sem það gerist en ekki forseti með atbeina forsætisráðherra gæti leyst upp þingið með þingrofi gert þingmenn umboðslausa og sent þingið heim nú er það ekki hægt lengur með sama hætti þó þingrofsrétturinn formlegi sé áfram í höndum forsætisráðherra þingmenn halda enn þá sínu umboði

aðallega til að

atbeina þess það er ekkert slíkt yfirvofandi núna sem vitað er um hins vegar er það ekki þannig að þingið geti ekki setið eins og nú er ráðgert að það geri þingið hefur heimildir til þess lögfræðilega er það leyfilegt en pólitískt er það ekki eðlilegt vegna þess að það verður að gera ráð fyrir því

og allir aðrir sem láta sig þau mál varða hafi eðlilegan undirbúningstíma í aðdraganda kosninganna kjósendur eiga líka rétt á því það er núna tími prófkjara og forvala í flokkunum það eru landsfundir fram undan í þremur eða fjórum stjórnmálaflokkum það er ekki hægt að bjóða upp á það að þingið sé hér að störfum meðan slíkar samkomur eru að störfum það er líka ástæðulaust virðulegi forseti vegna þess að það er hægt að ljúka þingstörfum á mjög stuttum tíma ef vilji er fyrir hendi allsherjarnefndar sem fjallaði um stjórnarskrárbreytingarnar nítján hundruð níutíu og eitt var vikið að þessu nýmæli að þingið gæti starfað áfram en það er jafnframt vikið að því að það sé reynsla annarra þjóða sem búa við svipað fyrirkomulag og við að þingið tekur sér aðeins tíma til að afgreiða brýnustu mál sem alger samstaða er um en lýkur síðan störfum til þess að kosningaundirbúningur geti hafist þetta er dregið fram í nefndarálitinu tólfta febrúar nítján hundruð níutíu og eitt til að leggja áherslu á

hætti störfum ljúki brýnustu málum um leið og búið er að tilkynna formlega um kosningar og þingrof ég tel að ef vel er haldið á spöðum á næstu dögum sé hægt að afgreiða öll brýn mál á alþingi og við sjálfstæðismenn munu greiða fyrir því og öll mál er varða endurreisn efnahagslífsins

hagsmunamál heimila og atvinnulífs nái fram að ganga það kom meðal annars í ljós á þingfundinum í gær að þingstörfin gengju afar og óvenjulega greiðlega vegna þess að við beittum okkur fyrir því að þessi mál öll mættu ná hratt og vel fram að ganga ég hygg að það verði þannig með önnur þau mál af þessu tagi sem ekki eru enn komin á dagskrá þingsins þess vegna er mjög brýnt að forsætisráðherra beiti sér nú fyrir því að um frestun þingsins geti tekist gott samkomulag milli allra flokka þannig að á endanum eins og við þekkjum og eins og forsætisráðherra gat um þá er það þingið sjálft sem ræður því hvenær það lýkur störfum og samþykkir frestunartillögu